W drugiej połowie września bieżącego roku miały miejsce ćwiczenia rosyjskich i białoruskich wojsk o kryptonimie Zapad 2009, Ładoga 2009. Było to największe tego typu przedsięwzięcie na zachodnich granicach Rosji od zakończenia zimnej wojny. Ćwiczenia desantu na podobną skalę ostatni raz odbyły się w 1981 roku u szczytu zimnej wojny. Co ciekawe, faza Zapad 2009 rozpoczęła się 18 września, to jest niemal dokładnie w 70. rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę. Część ćwiczeń odbyła się u wlotu do Zatoki Gdańskiej, a Ładoga 2009 w powszechnej opinii ekspertów miała charakter przygotowań do potencjalnego ataku na kraje bałtyckie i Finlandię. Pomimo jawnie wrogich posunięć Federacji Rosyjskiej, zarówno Unia Europejska, jak i NATO pozostają bierne. Po dzień dzisiejszy nie opracowały strategii obrony w przypadku inwazji ze wschodu, ponieważ część krajów, członków NATO, uważa tę kwestię za politycznie delikatną. W kontekście zbliżającego się szczytu Unia Europejska Rosja, a także w kontekście przytoczonych faktów, skierowałem w tej sprawie zapytanie do Rady Unii Europejskiej.